Dragnea și Tăriceanu atacă acum Uniunea Europeană pentru că minciuna și impostura le au fost descoperite, dar românii vor în Europa, în democrație și în libertate.

România nu este un grup de politicieni corupți, România este fiecare om cinstit, oriunde s ar afla în lume și mulți au plecat în lume tocmai din cauza corupției, dar vor acasă.

Imaginile din 10 august nu mint. Presa independentă este și ea amenințată la ordinul unui condamnat penal la zece ani de închisoare pentru spălare de bani.

Justiția este primul dușman al PSD și ALDE. Au schimbat legile justiției ca să controleze magistrații, au schimbat codurile penale ca să scape de infracțiuni și să blocheze anchetele. PSD și ALDE se folosesc acum de niște protocoale între serviciile de informații și parchete ca să obțină revizuirea sentințelor de condamnare și să scape de pușcărie, pentru că o lege a amnistiei va scoate oamenii în stradă. Românii protestează, românii nu sunt inerți. Este un popor viu.